vegna þess að skuldirnar sem þjóðin er að taka yfir það er einmitt icesave sem háttvirtur þingmaður lúffaði fyrir erlendu valdi og samþykkti og mælti ekki eitt einasta orð ég veit ekki enn þá hvaða afstöðu hann hefur til málsins hann talaði aldrei í umræðunni um icesave hæstvirtur ráðherra hann greiddi atkvæði með því að samþykkja það að taka yfir þessar gífurlegu skuldbindingar það var ekki fé án hirðis fé án hirðis er fé sem enginn á eins og í sparisjóðunum það er allt annar handleggur

en um leið og einn skúrkur kemur þar inn er það ekki lengur í góðum höndum þess vegna þarf að setja mjög sterkt eftirlit með öllum sjálfseignarstofnunum og lífeyrissjóðum hvernig er háttað lýðræði í lífeyrissjóðunum hverjir skyldu velja þá menn sem stýra því skipi hver gerir það eru það sjóðfélagarnir ónei það er þetta sem ég talaði um sem fé án hirðis en að fara um skuldir íslendinga sem háttvirtur þingmaður hefur tekið yfir og samþykkt það er allt önnur ella